Był on przyzwoitym, zwyczajnym, normalnym facetem, który nie chciał kraść. I tylko dlatego, że nie chciał kraść że nie chciał uczestniczyć w procesie korupcji zginął, został zakatowany w rosyjskim wiezieniu. Ma Pan więc absolutnie rację, że dzisiaj naszym obowiązkiem i to mówiła również posłanka Ojuland jest upomnienie się o tego człowieka, o tego zwykłego człowieka, zwykłego Rosjanina, który nie chciał kraść, który nie chciał uczestniczyć w tym przemyśle, który dzisiaj jest być może najbardziej wydajnym przemysłem w Rosji, czyli przemysłem korupcji.

To jest nasz obowiązek, to jest nasza powinność. Jeśli poważnie traktujemy to, co nazywamy wartościami europejskimi, jeśli poważnie traktujemy siebie, to powinniśmy całą mocą zapobiec temu, co miało miejsce, i dać temu wyraz.